Madame la Présidente, je souhaite tout d'abord exprimer mes remerciements à tous ceux qui ont participé dans un esprit constructif à l'élaboration de ce rapport mes collègues, associations représentatives et aussi collaborateurs. En 2010, le nombre de personnes menacées de pauvreté était de 116 millions, soit plus de 20 de nos concitoyens et 8 des Européens vivaient dans un dénuement matériel extrême, sûrement plus aujourd'hui avec les crises que nous connaissons. La stratégie 2020 adoptée ici s'est alors fixée comme objectif de réduire le nombre de pauvres de 20 millions et cette plateforme a pour ambition d'être l'outil de cette lutte contre ce phénomène, qui représente en soi une violation des droits humains élémentaires. Le sens de ce rapport est donc, au delà de préciser sa méthode de fonctionnement, surtout de donner à l'Union et aux États membres une feuille de route avec des recommandations de politiques à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Son adoption par ce Parlement revêt donc une importance particulière dans le contexte politique et économique actuel. Les citoyens doivent percevoir que l'Union ne se préoccupe pas que de la dette des États membres, mais aussi de leur situation économique et sociale et qu'il existe encore des institutions et des élus européens qui promeuvent la solidarité entre États et entre citoyens. Un mot en lien avec l'actualité et le programme d'aide alimentaire aux plus démunis que l'on souhaite maintenu à 500 millions à court et à long terme

Le Conseil des ministres de l'agriculture a trouvé hier un accord pour ce faire, au moins pour le court terme.

C'était bien la moindre des choses, mais ce qui m'inquiète, ce sont les réticences, voire les menaces de certains États membres contre les politiques sociales de l'Union avant d'y arriver.

D'abord, plusieurs catégories de personnes plus vulnérables au risque de pauvreté comme les enfants, les femmes, les personnes âgées, les handicapés, les migrants ou les Roms nécessitent une approche qui leur est spécifique et chacune est donc traitée séparément dans le rapport.

Et ils font également l'objet de recommandations particulières. C'est le cas, par exemple, du déficit de logements décents et accessibles, déficit d'emplois dignes, de services sociaux de qualité et accessibles, sans discrimination, de systèmes d'éducation évitant le décrochage scolaire ou de formations professionnelles adaptées au marché du travail ou encore, tout simplement, de ressources financières pour subvenir aux besoins essentiels, d'où la nécessité d'un revenu minimum en Europe encadré par une législation communautaire. Pour mener ces actions sur le plan européen, nous demandons évidemment que la Commission mobilise les fonds européens pour financer les initiatives de lutte contre la pauvreté, notamment le Fonds social européen ou le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Une chose doit être claire au niveau européen, comme au niveau national, on ne peut mener de politique publique sans un financement adéquat. Des investissements en matière sociale pour lutter contre la pauvreté et donc renforcer la croissance créatrice d'emplois et entamer ainsi un cercle vertueux sont donc indispensables.

Les mesures d'austérité dans le cadre de la gouvernance économique européenne ne peuvent mettre en péril l'emploi ou la protection sociale. Il ne suffit pas de surveiller la courbe de l'inflation, du déficit ou de la dette. Les États doivent également rendre des comptes sur l'évolution de la pauvreté et le Parlement devra en être régulièrement informé. Un monitoring régulier au sein de la plateforme de l'avancée des États membres est donc une nécessité soulignée dans le rapport. Toutes ces recommandations ont été largement abordées lors de la première convention de la plateforme à Cracovie et ont reçu un accueil assez favorable par les acteurs de terrain de la lutte contre la pauvreté, dont l'implication est fondamentale, comme le préconise le rapport. J'appelle donc mes collègues à soutenir massivement ce rapport comme cela a été le cas en commission, afin que ce Parlement donne aux citoyens enfin un signal positif en ces temps où ils souffrent.